Herr Präsident, meine Damen und Herren, Frau Kommissarin!

Bis jetzt hatte Europa auch die Möglichkeit, dort zu fischen, das soll auch in Zukunft so bleiben, aber es wird eingeschränkt werden. Das ist vollkommen richtig und auch in Linie mit dem, was wir machen wollen.

Es kann auch gut sein für weitere Abkommen mit Marokko und Senegal. Und es ist tatsächlich so, dass bei den Verhandlungen auch viele europäische Wünsche für die Fischereiflotte berücksichtigt sind. Es ist jetzt wirklich absolut ausgewogen. Darum bitte ich Sie ganz dringend, dem Abkommen auf jeden Fall zuzustimmen, denn es ist ein gutes Zeichen, dass wir Entwicklungsländer ernst nehmen und dass wir ihnen helfen wollen als Partner auf die Beine zu kommen!